Madame la Présidente, Madame la Commissaire, niektoré skupiny v tomto Parlamente dokážu urobiť legitímny predmet rokovania aj z tém, o ktorých by tento Parlament nemal rokovať už z princípu subsidiarity.